Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore di questa relazione che prevede l'istituzione di un'imposta sui movimenti finanziari per diverse ragioni. La crisi è molto dura e colpisce i soggetti più deboli, i cittadini, le imprese e le famiglie. Questo non è più possibile né accettabile è tempo di ridistribuire il costo della crisi in maniera più giusta ed equa. Il nuovo sistema deve far sì che anche le banche si facciano carico degli oneri della crisi. L'introduzione della tassazione ha diversi vantaggi il gettito fiscale dell'Unione potrebbe aumentare fino a 57 miliardi di euro la tassazione non colpirà il settore finanziario in assoluto, ma limiterà soprattutto le azioni più speculative. L'Italia è tra gli undici Stati membri che hanno già adottato quest'imposta, la cosiddetta Tobin tax. Il mio auspicio è che questa direttiva venga introdotta presto anche a livello globale, così da colpire l'evasione e aumentare i benefici e garantire una maggiore stabilità al mercato finanziario.